Madame la Présidente, l'Union européenne compte aujourd'hui près de 500 millions d'habitants. Il est de notre devoir de les impliquer davantage dans l'évolution de notre Europe et c'est à quoi doit s'employer le nouveau programme cadre L'Europe pour les citoyens.

Les citoyens constituent le socle de la légitimité de nos institutions qui repose sur un sentiment d'appartenance commune. Afin de renforcer cette conscience européenne, fondée sur le partage des valeurs propres à l'Union européenne, L'Europe pour les citoyens vise à conforter la mémoire et à renforcer la capacité de participation civique. Je regrette néanmoins les dissensions juridiques du Conseil et de la Commission qui ont dépossédé notre Parlement de son pouvoir de codécision. Je regrette également un budget en baisse qui risque de ne pas être à la hauteur des enjeux, alors que les populistes et les eurosceptiques continuent tous les jours de gagner du terrain.